Denn genau heute vor 333 Jahren befreite eine europäische Armee unter dem polnischen König Jan Sobieski die von den türkischen Osmanen belagerte Stadt Wien und rettete somit Mitteleuropa vor türkischer Besetzung, Unterdrückung und Islamisierung, wie Sie dies in den letzten